Obserwatorzy spoza strefy euro zastanawiają się, jakie konsekwencje dla tej części krajów spowoduje stworzenie tzw. dodatkowej zdolności finansowej dla strefy euro, czyli wyodrębnionego, zastrzeżonego dla Eurolandu budżetu.

Obawiam się, że tym razem może się to odbyć kosztem innych krajów, krajów beneficjentów polityki strukturalnej.

Pokój to nie tylko ten wielki pokój, ale również bezpieczeństwo ekonomiczne na co dzień. Brak perspektyw, nierówności i brak konkurencyjności europejskiej gospodarki oto wyzwanie, przed jakim stajemy. Przed takim wyzwaniem staje jutrzejsze posiedzenie i trzymamy kciuki wszyscy razem, żeby skończyło się ono pomyślnie i żeby otworzono nowe możliwości.